virðulegi forseti ég ætla ekkert að fara að endurtaka hér ræðu hæstvirts forsætisráðherra frá því í dag ég hvet þingmanninn til þess að kynna sér hana betur til þess að fá þá glöggar upplýsingar um þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur gripið til en hvort að það felst í því að það megi allir róa til fiskjar og sú breyting sem hefur orðið hjá þessari dugmiklu þjóð að mega það ekki lengur í dag þá er það auðvitað ákvörðun sem tekin var af mikilli skynsemi fiskstofnarnir í hafinu kringum landið er takmörkuð auðlind það lá alveg fyrir á sínum tíma þegar farið var út í kvótakerfi á helstu nytjastofnum okkar að um ofnýtingu yrði annars að ræða og ég trúi því ekki þó ég viti vel að stefna frjálslynda flokksins og háttvirtur þingmaður jóns magnússonar sé sú að auka frelsi manna til atvinnu á þessum vettvangi þá hafa nú mörg skref verið stigin og miklar aflaheimildir verið færðar frá þeim sem minni eru í þessum greinum frá þeim stærri hlutur smábátasjómanna hefur aukist mjög mikið af heildarkökunni ef það er litið til þess en þessu verður auðvitað ekki stjórnað öðruvísi heldur en með takmarkaðri sókn menn geta síðan tekist á um aðferðafræðina við það en það hefur lengi verið rætt um breytingar á henni en menn hafa ekki komist að betri niðurstöðu heldur en það sem við búum við í dag hvað á að framleiða á að leyfa meiri þorskveiði og framleiða þannig meiri sjávarafurðir ég held að það væri bara eins og að pissa í skóinn sinn háttvirtur þingmaður ég er að tala um iðnaðarframleiðslu ég sagði hér í ræðu minni áðan að tækifærin lægju í orkunýtingu og eflingu iðnaðarframleiðslu ég lít á það sem okkar tækifæri til þess að styrkja hér stoðir atvinnulífsins við hliðina á öflugum sjávarútvegi